Ik hoor de Europese Commissie en de Raad een lijstje opnoemen van projecten in het Stockholmprogramma, in de samenwerking voor vrijheid, veiligheid en recht, die gelukt zijn.

Dit Parlement is al jaren klaar geweest voor wat nu binnenkort komt, namelijk stemmen over het gezamenlijke asiel en migratiebeleid. Maar de Raad vecht elkaar de tent uit en is niet in staat tot solidariteit onder lidstaten.

Ik noem als schrijnendste voorbeeld het principe van onderling vertrouwen op het gebied van strafrechtelijke samenwerking.